Voorzitter, collega's, we staan voor een belangrijke Europese Raad, niet alleen omdat het de vuurdoop is van onze eigen Charles Michel, maar waarschijnlijk hopelijk ook de start van de Commissie van Ursula von der Leyen.

Dat is wat we willen, en we willen eigenlijk meer van dat. We willen dat Europa toont dat het groot kan zijn op het wereldtoneel een Europees verhaal, een Europese strategie die ingaat tegen Xi Jinping en tegen Donald Trump, mannen die eigenlijk moeten we toch eerlijk zeggen maar één taal kennen, die van de brute macht.

Vandaar dat ik hier toch wel echt vraag om voldoende middelen te voorzien voor veiligheid, voor defensie, voor migratie, voor bescherming van de buitengrenzen, voor het sneller oprichten van Frontex.

De burgers verwachten terecht dat wij als Europa daar het voortouw in nemen, dat we daar ambitieus in zijn, dat we daar resultaten mee boeken. Dat is wat we moeten doen en dat moet in die begroting zichtbaar zijn. Daarom vraag ik de Raad ga mee in deze ambitie, bescherm Europa, maak Europa groot, opnieuw.